Señor Presidente, Señorías, tenemos toda nuestra atención centrada en los bancos, de los que una y otra vez oímos decir que son la sangre del cuerpo social. Es probable que esta imagen sea acertada, pero tengamos en cuenta que todo cuerpo se sostiene sobre una columna vertebral y unas articulaciones. Pues bien, la columna vertebral y las articulaciones de ese cuerpo social que llamamos Europa son precisamente sus redes de transporte y sus infraestructuras energéticas. Es imprescindible, como se está diciendo esta tarde aquí en el hemiciclo, movilizar la financiación privada y, en su caso, la financiación pública. Además, es una oportunidad para promover la emisión de deuda privada, avalada por las instituciones europeas, específicamente destinada a estos fines justamente, y abierta, además, a cualquier inversor.